Vorrei sapere se è al corrente del fatto che il fracking ha delle ricadute con danni ambientali importantissimi sul territorio, e vorrei sapere se Lei è al corrente del fatto che l'esposizione agli idrocarburi è cancerogena.